er nú efni í aðra og langa umræðu frú forseti ef út í það er farið hvernig hlutirnir hafa gengið til í írak og það fúafen sem menn eru þar fastir í og hefur því miður margt gengið eftir og ræst af því sem menn sem höfðu þekkingu á málefnum þess svæðis vöruðu við áður en menn réðust þar inn ég vitna þar til dæmis til þess sem helsti sérfræðingur íslendinga á þessu sviði magnús bernharðsson hafði sagt en það er nú þannig að barasta í morgunblaðinu í dag kemur fram að bandaríkjaher viðurkenni notkun hvítra fosfórsprengna í falluja og þótt svo að bandaríkjamenn hafi kosið að grafa undan cvc samningum að hluta til efnavopnasamningnum með því að vera ekki aðilar að honum að öllu leyti þá er það auðvitað geysilega alvarlegur atburður burtséð frá öllu öðru að þessi efnavopn skuli notuð í nútímahernaði auðvitað á ísland sem aðili að samningnum að fordæma slíkt

gagnvart mögulegri misnotkun eða mögulegri notkun þessara efna